Les bulles immobilières en Espagne ou en Irlande ne sont pas comparables à la situation que l'on connaît en Grèce.